virðulegi forseti ég er sammála háttvirtum þingmanni um að við verðum náttúrlega við þessar erfiðu aðstæður að grípa til allra aðgerða sem við mögulega getum til að reyna að halda fjármagni í landinu og vaxtahækkunin er hugsuð sem hluti af því auðvitað munu líka koma hindranir á meðferð fjármagns úr landinu en aðgerðin er náttúrlega líka hugsuð til þess að gera það að valkosti að koma með fjármagn inn í landið eftir stendur það að

þetta er nú hinn kaldi veruleiki ég fagna því að háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson útilokar ekki gjaldmiðilsskipti því það held ég að sé brýnasta hagsmunamál íslensks almennings og ég satt að segja við þessar erfiðu aðstæður þegar við erum að setja á markað krónu sem hefur enga tiltrú besta leiðin til að tryggja tiltrú á hana væri yfirlýsing í dag um aðildarumsókn að evrópusambandinu vegna þess að þá mundu menn hafa fyrirheit um það hvert væri stefnt með þessa krónu vegna þess að við getum ekki gefið sams konar fyrirheit og við þó gátum gefið tvö þúsund og eitt um að við værum að fara eftir ákveðinni peningamálastefnu um að við hefðum seðlabanka sem ynni eftir ákveðnum grundvallarmeginreglum vegna þess að það er allt farið með öðrum orðum ef við ætlum að reyna að tryggja stöðugleika krónunnar þá er það svo mikilvægt að geta gert hvorttveggja í senn við getum nýtt hana sem hagstjórnartæki vegna þess að hún er á okkar valdi

það er mjög mikilvægt að tvinna þetta tvennt saman við þær aðstæður sem nú eru í því felst engin þversögn heldur þvert á móti eina vonin til þess að reka íslensku krónuna á næstu árum með einhverjum stöðugleika ég óttast það að ef menn gera það ekki stöndum við frammi fyrir því að gjaldmiðillinn verði óstöðugri en nokkru sinni fyrr á næstu árum